frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti á þingskjali fjögur hundruð níutíu og eitt um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lagaákvæði um lífeyrissjóði frá efnahags og viðskiptanefnd háttvirtur nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ólaf pál gunnarsson frá fjármálaráðuneyti hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins og friðbert traustason frá samtökum íslenskra bankamanna auk þess sem hún fékk umsagnir um málið í frumvarpinu eru lagðar til

en iðgjald launþega haldist óbreytt í öðru lagi er lagt til að lífeyrissjóðir sem njóta eða nutu bakábyrgðar ríkis sveitarfélags og svo framvegis verði gert heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum sínum ef meira en tíu prósent munur verður á milli eigna og skuldbindinga en allt þetta kemur fram í nefndarálitinu ég ætla ekki að lesa það allt saman nefndin leggur til þar sem síðari breyting reyndist vera of rúm að þrengja hana með breytingu sem gerð er á sérstöku þingskjali þannig að hún einskorðist við þá sjóði sem ekki njóta lengur bakábyrgðar til dæmis hlutfallslega til lífeyrissjóðs bankamanna og lífeyrissjóðs starfsmanna búnaðarbanka íslands og þeim sjóðum sé þá skylt að gera nauðsynlegar breytingar til samræmis við aðra málsgrein þrítugustu og níundu grein laganna síðan lagði nefndin til nokkrar breytingar þar sem vantaði inn í lög um ábyrgðarsjóð launa og lög um fæðingarorlof þar sem þurfti að breyta prósentum úr tíu í tólf prósent í samræmi við þessar breytingar um iðgjald til lífeyrissjóða lágmarksiðgjald nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali fjögur hundruð níutíu og tvö undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara kolbrún baldursdóttir ágúst ólafur ágústsson með fyrirvara ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson með fyrirvara